Señor Presidente, quisiera comenzar mi intervención felicitando a todos los que han hecho posible alcanzar un acuerdo. Es un acuerdo del que todos nos debemos congratular porque afecta a la vida diaria de todos los ciudadanos, pero, con el ánimo constructivo que me caracteriza, quisiera hacer algunas puntualizaciones. En primer lugar, quisiera llamar la atención sobre la importancia de proporcionar una información precisa, pertinente pero, ante todo, comprensible y uniforme para los consumidores sobre los componentes de los productos textiles de nada servirá una información exhaustiva si luego los ciudadanos no son capaces de descifrarla.

Señorías, es imprescindible establecer un sistema europeo de etiquetado de tallas basado en las dimensiones corporales, porque lo primero que nos encontramos cuando vamos a adquirir una prenda es la talla.